Ich möchte drei Punkte nennen Reduzierung der äußersten Armut um die Hälfte, der Zugang zu Trinkwasser wurde verbessert und der Rückgang der in Slums lebenden Bevölkerung wurde auch erreicht.

Was ich besonders kritisieren möchte, ist, dass die regionale Ungleichheit bei der Erreichung der Ziele doch sehr stark ist. Das muss auch der Ansatzpunkt sein, dass wir regional genau diese zurückgebliebenen Gebiete weiter fördern und entwickeln.

Ich habe das immer wieder erlebt auch bei meinem Bericht über die Energieversorgung wie dann plötzlich versucht wird, genau diesen Passus abzuschwächen, mit dem Argument, dass das gar nicht so wichtig sei. Nein, da müssen wir als Europäer immer darauf hinweisen, nur dann geht es. Ich kenne viele Beispiele in Afrika, wo hervorragende regionale Projekte geschaffen wurden, die aber dann plötzlich zerfallen, herumstehen, nicht genutzt werden, weil das eben nicht möglich ist.